zet zijn kinderen in een boot, tenzij het water veiliger is dan het land.

Hoe komt dat collega's?

We hebben de mond vol van Europese waarden, maar we handelen er niet naar.

Dat zijn Europese waarden op z'n kop en dat zijn eigenlijk praktijken die we van Trump of Poetin zouden verwachten. Wij laten geen drenkelingen verzuipen in Europa.